Monsieur le Président, nous nous trouvons aujourd'hui sur une discussion de fond, sur nos valeurs, sur nos droits.

Swoboda est ce que ce Parlement a déjà dû demander l'envoi d'un commissaire parce qu'il y avait eu des répressions sous le régime socialiste en Hongrie?